Nevedeli sme, čo je za železnou oponou.

Pred tridsiatimi rokmi, v čase Nežnej revolúcie, som mal sedemnásť rokov a bol som jedným zo študentov, ktorí štrngali s kľúčmi na námestí. Mnohí sme vtedy nevedeli, ako to nakoniec dopadne. Túžba po slobode a demokracii však bola oveľa väčšia ako strach. Nemôžeme ľuďom diktovať, ako majú žiť. Nemôžeme im zakázať chodiť do kostola, vyznávať vieru, ľuďom nemôžeme zatvárať ústa. Sloboda je jedna z najdôležitejších hodnôt, ktorú musíme chrániť. Pred tridsiatimi rokmi otvorili mladí ľudia cestu k demokracii. Zosadili sme ich komunistickú diktatúru.

Diktát sa môže vrátiť. Fašistické a extrémistické strany opäť získavajú na sile. Zneužívajú slobodu slova, ktorú im demokracia prináša, aby do nej kopali, zlomili ju a nahradili totalitou. Extrémisti sa prezliekli z uniforiem do oblekov a vojenské topánky vymenili za mokasíny. Tí, ktorí si dokonca pripevnili na svoje saká kríž, šíria nenávisť a velia fašizmus. Demokracia je dnes ohrozená v mnohých krajinách. Fašisti znovu hlásajú ideológiu o nadradenej rase. Ak by Hitler vyhral vojnu, tak ja by som tu dnes nebol, pretože som Róm. Ak nechcem prísť o demokraciu, nemôžeme zabudnúť na našu históriu.